Domnule Președinte, domnule comisar, criza economică și financiară au afectat și vor continua să afecteze grav și industria siderurgică și industria constructoare de nave. Galați, orașul din care vin eu, este afectat de pierderea a mii de locuri de muncă din industria metalurgică și din șantierul naval. Utilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare este o soluție pe termen scurt și mediu pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în dificultate în urma pierderii locurilor de muncă. Atrag atenția asupra necesității investițiilor în modernizarea întreprinderilor din industria grea pentru a polua în viitor mai puțin. În felul acesta, vom putea păstra locurile de muncă și deci proteja lucrătorii pe termen lung.